líka fá að þakka fyrir þessa ágætu umræðu það er rétt sem hér kom fram í upphafi umræðunnar a sú er hér stendur hefur beðið um sérstaka umræðu um einmitt málefni náttúruminjasafnsins þannig að það fái annað tækifæri til þess að fara sérstaklega yfir það mál það er um að gera að nýta þennan tíma líka í það af því náttúruminjasafnið er mesta vandamálið núna í safnastarfseminni varðandi þessi höfuðsöfn þrjú sem við höfum hér á íslandi það er svo sannarlega ekki safninu sjálfu að kenna það er öðrum að kenna faktískt ég vil fá að draga hér fram áður en ég fer yfir í náttúruminjasafnið hin höfuðsöfnin það eru þrjú höfuðsöfn á íslandi

það þýðir að þau verða þá stærri og hafa meira hlutverki að gegna en önnur á er listasafn íslands þjóðminjasafnið og svo náttúruminjasafnið ef við tökum þessi fyrri tvö listasafn íslands og þjóðminjasafnið vitum við hvar þau eru hvað þau eru að gera og svona berum virðingu fyrir því sem þar fer fram það er mjög gott starf sem bæði þessi söfn eru að sinna og þau eru svona greypt í þjóðarsálina þessi tvö söfn náttúruminjasafnið við vitum lítið um það enda er nánast engin starfsemi því miður til staðar þar af því það hefur verið fjársvelti og svo hafa menn ekki náð saman hreinlega hér hafa einmitt bæði hæstvirtan ráðherra og aðrir þingmenn háttvirtur dregið það fram að það hefur verið ósamstaða í kerfinu og impringur á milli bæði embættismanna og annarra þannig að þetta hefur verið mjög erfitt að landa þessu varðandi þjóðminjasafnið langar mig að segja eitt um það sem er mjög ánægjulegt það hefur verið að brydda upp á nýjungum ég vil draga fram að núna á síðasta laugardegi var opnuð það sýning sem heitir kjólar og korselett líka þá var líka opnuð sýning á handverkum frú magneu þorkelsdóttur biskupsfrúar sem var kona sigurbjörns einarssonar biskups á þessa opnun mættu held ég um sex hundruð manns það var bara biðröð inn mér skilst a hafi mætt fleiri heldur en mættu þegar þjóðminjasafnið var opnað eftir endurgerð þetta er stórmerkilegt þarna er þjóðminjasafnið að hitta á einhvern markhóp sem vill koma og skoða safnið skoða þessa sýningu væntanlega hafa margar konur mætt þarna til leiks ímynda ég mér til að sjá kjólana sem þær voru að klæðast hér fyrr á tíð og sjá handverk frú magneu hún saumaði mikið af þjóðbúninga og mjög mikið af skemmtilegu handverki þannig að þetta er mjög ánægjulegt hvað þjóðminjasafnið er að gera góða hluti svo ég dragi það nú aðeins fram af því þetta er svo nýlegt í tíma í safnabúðinni þarna niðri keypti ég bók einmitt um handverk frú magneu þorkelsdóttur frábæra bók sem sýndi hennar handverk og gaf góðri konu þá bók ég fann svona ákveðið stolt að þarna væri eitthvað sem væri bara mjög mikilvægt á ferðinni sem mjög margir íslendingar gætu samsamað sig við og hefðu áhuga á að skoða þannig að ég skora nú á fólk að fara í þjóðminjasafnið og skoða þessar fínu sýningar varðandi náttúruminjasafnið er maður auðvitað mjög hugsi eftir skýrslu ríkisendurskoðunar hún er faglega unnin þessi skýrsla og góð og gefur manni heildaryfirsýn hún sýnir að náttúruminjasafnið hefur hreinlega verið algjört olnbogabarn og ekki fengið forgang það verður bara að viðurkennast að mínu mati sýnir skýrslan að það eru ákveðnir aðilar sem hafa bara klikkað í þessu máli ekki staðið sig mér finnst skýrslan vera nokkur áfellisdómur yfir ráðuneytinu hann er líka áfellisdómur yfir þinginu það sýnir sig að ráðuneytið hefur ekki verið nógu einbeitt í að koma þessum málum í viðunandi horf

ráðuneytisins við að koma málum í lag það er líka ákveðinn áfellisdómur yfir þinginu af því þingið þegar það setur lögin á sínum tíma er ekki kveðið nógu skýrt upp úr um til dæmis samstarf og hlutverk náttúrufræðistofnunar íslands og náttúruminjasafnsins þessar tvær stofnanir þær bara hafa ekki náð samkomulagi það hafa verið erfiðleikar þar á milli það þýðir bara ekki nógu viljug til þess að afhenda gripi til náttúruminjasafnsins náttúruminjasafnið sjálft er að reyna að afla sömu gripa ég meina hvaða vitleysa er þetta það er umræða um að veiðimálastofnun eigi að sameinast náttúrufræðistofnun íslands ein hugmynd er að sameina náttúruminjasafnið líka náttúrufræðistofnun íslands ganga skrefið til baka eins og ráðherra hæstvirtrar orðaði það það kann ekki góðri lukku að stýra að mínu mati þannig að það er rétt sem kemur fram í skýrslu ríkisendurskoðunar að í ársbyrjun tvö þúsund og tólf hefur náttúruminjasafn íslands starfað í hátt á fimmta ár og safnið er á byrjunarreit þetta er auðvitað mjög slæmur dómur það eru nokkrar tillögur tíndar fram til lausnar það er númer eitt bara að gera á sem við ætluðum bara standa vel að þessu og byggja upp nýtt safn ég spyr ef við gerum það ekki hvar er þjóðarstoltið við erum alltaf að tala um hvað náttúran er mikilvæg við viljum sýna okkar gripi vi viljum kenna um náttúruna sjötíu til áttatíu prósent af ferðamönnunum koma hingað til þess að skoða náttúruna og svo framvegis þannig að auðvitað þurfum við að búa vel að safninu ef það hins vegar á að breyta þá eru tíndar til nokkrar hugmyndir þrjár hugmyndir

taka skrefið til baka og leggja náttúruminjasafnshugmyndina niður og bara láta náttúrufræðistofnun sjá um þetta sem ég held að sé ekki góð ég er sammála hæstvirtum ráðherra við skulum ekki gera það hinar hugmyndirnar eru að sameina þetta í einhvers konar háskólastofnun eða taka upp einhverja gamla hugmynd um náttúrugripahús og svo framvegis ég held að við eigum ekkert að ganga til baka við eigum bara að efla náttúruminjasafnið veita því brautargengi klára að skera á þessa hnúta á milli náttúrufræðistofnunar íslands og náttúruminjasafnsins og byggja upp nýtt safn með miklu stolti

ég vil taka í útrétta hönd hæstvirtur ráðherra og lýsi mig reiðubúna að koma að einhvers konar nefndastarfi inni í allsherjar og menntamálanefnd til dæmis til að auka líkurnar á að við getum nú litið hér fram á veginn bjartsýn með öflugra náttúruminjasafn í framtíðinni heldur en nú er